Britanci su prije gotovo tri godine izabrali izlazak, a u ovom trenutku još nije sigurno hoće li se on, kada, i pod kojim uvjetima ostvariti. To je sramotno. Ne samo za britansku vladu, koja nije sposobna ispuniti zahtjev vlastitih građana nego i za Europsku uniju kojoj volja naroda ništa ne znači. I prije Brexita, europski establishment ignorirao je volju Europljana izraženu na demokratskom referendumu. Sve ovo je već viđeno, a lekcije, očito, nisu naučene. Brexit se koristi za slanje poruke ostalim članicama da ni ne pomišljaju na izlazak, jer ako je jedna Britanija imala problem s time, što bi tek bilo s manjim državama koje nisu otoci na rubu europskog kontinenta i koje su prihvatile zajedničku valutu. Pregovori se nisu vodili u dobroj vjeri i to će nam se svima obiti o glavu.